Gospodine predsjedniče, premda je moldavski narod izrazio svoju ambiciju da se više približi EU u, zbog niza korupcijskih skandala u posljednje vrijeme i izostanka reformi izgubljen je korak s europskim putem. Mi smo sa svoje strane Moldovu podržali u značajnom reformskom ali i u financijskom pogledu, no situacija je danas neprihvatljiva jer su političke elite dovele zemlju na rub sloma, a pod europskom zastavom političari i dalje primjenjuju jednak stil postsovjetske politike. Kao rezultat de facto privatizacije države od strane oligarha, Moldova je najsiromašnija država Europe te postoji snažna potreba deoligarhizacije politike i vladinih institucija. Smatram da su prioriteti programa pridruživanja Moldove s EU om, borba protiv korupcije, reforma pravosuđa, ekonomska tranzicija upravo pravi prioriteti koje bi podržala i većina moldovskoga naroda. U tom pogledu smatram da mi u Europskom parlamentu moramo pozvati proeuropske političke elite, danas posebno pozdravljam napor našega predsjednika odbora g.

Smatram da je produljenje mandata misije EU a za graničnu podršku Moldovi i Ukrajini, EUBAM, vrlo konkretan i dobar potez za Moldovu. U tom pogledu situacija u Transnistriji važna je za ukupnu stabilnost zemlje i njezin europski put, a učinit ćemo sve da je vratimo na pravu europsku traku.